Señora Presidenta, queridos colegas, competir no se opone a cooperar. Existen acuerdos de cooperación entre empresas competidoras en el mismo nivel de mercado que son competitivos y conformes al Derecho originario de la Unión Europea. Por razones de seguridad jurídica, dada la complejidad de la materia y los balances que se han de realizar, las empresas necesitan contar con instrumentos para determinar qué acuerdos horizontales

Estamos en un momento crítico porque las directrices para los acuerdos horizontales cumplen una década y los reglamentos para la exención de las categorías de acuerdos de especialización e innovación y desarrollo expiran a finales de este año. La Unión, por lo tanto, debe actualizar estos instrumentos sin demora y no puede permitirse el lujo de una laguna normativa que genere dudas, incertidumbres y parálisis en la actividad de nuestras empresas. Sería un freno intolerable para nuestra economía y una enorme irresponsabilidad en un contexto de crisis que demanda iniciativas que contribuyan al relanzamiento y a la dinamización de la actividad empresarial. Además, como la perspectiva temporal de la revisión se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022, deben equipar a la industria europea con medios para responder a las importantes transformaciones que va a experimentar el escenario económico internacional en estos años. Hace unos meses, la Unión Europea adoptó la Estrategia Europa 2020, bajo la Presidencia española, que apuesta decididamente por una sociedad integradora basada en el conocimiento y en la innovación. El nuevo marco normativo debe favorecer el desarrollo de una economía inteligente y conectada que sea capaz de conectar redes empresariales y aprovechar las sinergias entre las empresas mediante acuerdos que impulsen la normalización, la especialización, la investigación y el desarrollo en beneficio de los consumidores europeos, pero también acuerdos que contribuyan a la producción conjunta, a la compra, a la comercialización, al fomento del cooperativismo y de los grupos de empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Apoyamos a la Comisión para que con este paquete de iniciativas se incremente la eficiencia, se promueva el progreso científico y técnico, se proporcione ventajas a los consumidores finales y, en definitiva, se mejore la competitividad global y el desarrollo sostenible de nuestras empresas.